Voeg daar dan nog eens Luxleaks aan toe en dan krijg je de ideale cocktail om internationaal afspraken te maken. Helaas, de Commissie en het Europees Parlement hebben die context wat misbruikt om hun eigen agenda naar voor te schuiven en te spreken over taksharmonisatie, belastingharmonisatie.

Daar heb ik een lans gebroken voor gezonde fiscale concurrentie. Betekent dit dat we niets moeten doen, dat we niets moeten veranderen? Natuurlijk niet. We moeten onze fiscaliteit aanpakken en vereenvoudigen, zodat grensoverschrijdend ondernemen gemakkelijker wordt.